Es gibt viele, viele Themen, über die genauso akut wie heute oder in dieser Situation noch beschlossen worden ist, dass sie auf die Tagesordnung gesetzt werden. Ich bleibe daher dabei Wir sollten das Thema aufgreifen und auf die Tagesordnung setzen es passt doch ganz gut zum Besuch von Papst Franziskus in Ägypten.